Señor presidente, presidente Sánchez, es un momento delicado para Europa, y escuchar su discurso con un firme compromiso de los valores europeos realmente es un respiro para quienes creemos que la solución a nuestros problemas está en Europa.

Hay quien no puede resistir la tentación de traer los argumentarios de Madrid para ganar puntos ante las siglas de su partido, pero creo que respetamos poco el proyecto de Europa si no utilizamos este espacio, si no utilizamos el corazón de Europa para hablar de cómo somos capaces de resolver los problemas de la gente. Más justicia social, más equilibrio, evitar las desigualdades, avanzar en una Europa igualitaria entre hombres y mujeres, ser capaces de mirar de frente a las personas y decir que en Europa está la solución a sus problemas. Ese es el compromiso de los europeístas. Ese es el compromiso de la socialdemocracia, y vamos a trabajar con uñas y dientes para defender más y mejor Europa. Una Europa que mire de frente a las personas y sea capaz de devolver la ilusión al proyecto europeo. Muchas gracias por tener gobiernos en el seno de la Unión Europea que siguen, junto a este Parlamento, defendiendo los valores fundamentales del proyecto europeo.